Hvala lepa za besedo. Danes govorimo o dveh ključnih projektih te vlade. Oba projekta sta tudi del koalicijske pogodbe. Tretja razvojna os je pomembna ne samo iz vidika ekonomike, potovanja, varnosti v cestnem prometu, pomembna je iz vidika strateškega razvoja obeh regij in pa tudi z vidika gospodarskega razvoja teh regij. Obstaja študija, ki kaže, da v primeru, da bo severni del tretje razvojne osi zgrajen, bodo koroška podjetja oziroma gospodarske družbe na letni ravni ustvarila do petdeset milijonov evrov prihodkov več. Kar se tiče ugibanj o o ustreznosti trase, se mi pa zdi, da so ta ugibanja, prišla prepozno. Pravi čas bi bil takrat, ko se je trasa umeščala v prostor in ko se je projekt pripravilo. Razen če želimo, izgradnjo tretje razvojne osi zamakniti za deset plus let. In jaz bi na tem mestu definitivno zaupal stroki. Drugi tir je pomemben z vidika geostrateške lege, Slovenije in pa z vidika razvoja Luke Koper. Potrebno je namreč pogledati, kaj počnejo luke v soseščini, Madžarska in Kitajska intenzivno vstopata v lastništvo luke v Trstu, in če pogledamo, da je trasa na relaciji Trst, Madžarska krajša, če gre trasa preko Slovenije, bi to pomenilo, v kolikor bo drugi tir zgrajen, da bi se še vedno ekonomsko Madžarski bi se ekonomsko, splačalo peljati tovor preko Slovenije. Kar pomeni, da, vsaj po mojem mnenju, je izgradnja upravičena. Ne nazadnje moramo upoštevati tudi okoljski vidik. Slovenija bo v začetku leta poslala nacionalni energetsko-podnebni načrt, kjer bomo opredelili tudi cilje glede izpusta toplogrednih plinov. In če vemo, da promet povzroča največ teh plinov, bi bi bi bilo smiselno tovorni promet prestaviti na železnico. Gospodarstvo v svetu v Evropski uniji se ohlaja, in to sicer ni znak za preplah, je pa znak, da moramo sprejeti določene ukrepe, ki bodo trend zaustavili ali pa obrnili, in infrastrukturne investicije, vsaj večje, so eden od načinov, kako ta trend ustaviti. Poroštveni zakon je v osnovi pomemben zaradi cenejše zadolžitve, kar je smiselno glede upravljanja z javnim denarjem, in pa seveda se poraja vprašanje, kaj če Dars kredita brez poroštva države ne dobi. To bi verjetno pomenilo tudi ustavitev izgradnje tretje razvojne osi. Viri za poplačilo, kot je bilo že omenjeno, so znani, in jaz, tukaj nimam razloga, da ministrici ne bi verjel, da do odločitve poroštva ne bo prišlo. Vsekakor pa bo potrebno pri vodenju obeh projektov slediti načelom transparentnosti in ekonomičnosti, in tu pričakujem od ministrstva vse napore, da bo ta projekt peljan v čim večji meri transparentno in javno, znano, tako da v tem prvem branju bom, poroštveni zakon potrdil.